Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo la relazione dell'on. Bartolozzi perché, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, investire con decisione nella direzione della bioeconomia acquista una valenza ulteriore. È necessario dunque che l'Unione europea investa anche finanziariamente, ad esempio attraverso il nuovo programma Orizzonte2020, per fornire gli strumenti adeguati in vista di una progressiva trasformazione dell'economia nel segno dell'innovazione. Vorrei in particolare sottolineare il forte accento posto dalla relazione sull'importanza della dimensione regionale e locale della bioeconomia, quale strumento per assicurare uno sviluppo sostenibile, rispettoso e inclusivo delle realtà locali e quale mezzo per assicurare in particolar modo la qualità e la sicurezza della catena alimentare, con particolare riferimento alla valorizzazione. Mi permetto di suggerire al relatore che a pagina6 aggiungerei oltre alla promozione anche la tutela legislativa delle produzioni locali.